Ihren Appell für Sachlichkeit und ehrlichen Umgang miteinander nehme ich ernst.

Mit dem skurrilen Argument, vor einem Jahr hätte es niemals die Möglichkeit gegeben, einen solchen Stresstest durchzusetzen, ohne dabei dem Parlament zu erklären, dass es diese Möglichkeit nur deshalb nicht gegeben hat, weil Sie, Herr Reul, und die auf Ihrer Seite Stehenden das verhindert haben.

Und wenn wir alle Sicherheit wollen, dann ist es richtig, sich immer dafür einzusetzen, und nicht erst, wenn in drei Reaktoren eine Kernschmelze stattgefunden hat.